Cu toate acestea, nu susțin ideea listelor transnaționale, deoarece ar însemna ca, astfel, să creăm două categorii de membri ai Parlamentului European unii care sunt aleși în circumscripții naționale, iar ceilalți, care ar trebui să fie aleși pe baza unei circumscripții la nivel european.